Der Binnenmarkt für Strom ist 15 Jahre alt, für Gas gibt es seit 12 Jahren eine europäische Rechtsetzung. Wir sind seitdem in der Umsetzung. Binnenmarkt heißt Transparenz für den Verbraucher, heißt Wettbewerb zwischen den Anbietern von Produkten und Dienstleistungen und heißt, dass Regeln der Marktwirtschaft gelten. Deswegen ist es folgerichtig und ein großer Schritt, so glaube ich, dass auf dem Weg zur Schaffung des Binnenmarkts wir streben ihn mit allen technischen, wirtschaftlichen und wettbewerbsrechtlichen weiteren Schritten und Maßnahmen innerhalb der nächsten vier Jahre an jetzt auch Vorgaben

Die Liberalisierung und der Binnenmarkt für Strom und Gas, all dies hat die Landschaft der Börsen und Handelsplätze verändert und entwickelt. Gerade damit Handelsmärkte, Handelsplätze, Börsen funktionieren, bedarf es klarer Regelungen und Begrenzungen. Ohne sie wäre eine sichere und nachhaltige, faire und zu vertretbaren Kosten stattfindende Energieversorgung schwer denkbar. Großhandelspreise, um die es heute geht, und Großhandelsmärkte sind auch für den Verbraucher zumindest indirekt von Relevanz und beeinflussen die Höhe seiner späteren Energierechnung. Deswegen ist das ordnungsgemäße Funktionieren von Handelsmärkten im Interesse aller, zuallererst im Interesse der Verbraucher, der europäischen Bürger, aber auch der Teilnehmer am Markt, die Produkt und Dienstleistungsanbieter sind. Genau darauf zielt die heutige Verordnung ab, nämlich Vertrauen in den Marktablauf zu schaffen. Und diese Verordnung, wie vom Berichterstatter schon gesagt worden ist, ist eine lex specialis. Wir haben lange geprüft, ob nicht allgemeine Marktregeln 11 anwendbar sind, und kamen zum Ergebnis, dass die Besonderheit der Energiemärkte auch eine besondere Regelung und besondere Vorgehensweisen sowie eigene Behörden

der ungarischen Ratspräsidentschaft in diesen sechs Monaten zu tun.

Wir meinen, dass dieser Vorschlag einem fairen Emissionshandel dient und die Arbeitsteilung zwischen der europäischen Ebene und den Regulatoren auf der Ebene der Mitgliedstaaten nach Maßgabe der Sachbezogenheit festgelegt wurde. Wir haben nicht alles auf die europäische Ebene gezogen, aber in einem europäischen Binnenmarkt kann auch nicht alles auf der Ebene der nationalen Regulatoren angesiedelt sein. Wir werden nach Annahme dieser Verordnung durch Sie morgen die Implementierung der Verordnung unverzüglich in Angriff nehmen. Da geht es um notwendige Durchführungsakte, damit die zur Marktbeobachtung notwendige Datenermittlung schnell etabliert werden kann. Wir bauen auf ACER und eine gute Kooperation zwischen dieser europäischen Behörde und den Regulatoren unserer Mitgliedstaaten. Wichtig war mir erneut, dass dieser Verordnungsvorschlag eine maßgeschneiderte Ergänzung für die allgemein gültigen Finanzregelungen ist. Die europäischen Regeln der Richtlinie über die Märkte für Finanzinstrumente und der Richtlinie über Marktmissbrauch gelten im Grundsatz auch für Energiemarktakteure. Beide werden derzeit überarbeitet und sollen an neue Anforderungen der Finanzmärkte angepasst werden.

Wir werden darauf achten, dass die Änderungen den Energiemarkt nur in dem unbedingt notwendigen Maße betreffen. Dabei ist es mir wichtig, dass jene Marktteilnehmer, die den Energiehandel nicht in erster Linie um des Handels willen betreiben, sondern weil ihr Hauptgeschäft es so verlangt, nicht mit überzogenen Regeln belastet werden. Es geht darum, dass nicht alles, was im Finanzmarkt gelten muss, auch für den Energiemarkt richtig ist, sondern oftmals eine zu weit reichende Regulierung sein kann. Herzlichen Dank für Ihre sehr konstruktive parlamentarische Arbeit!